Er zijn gewoon niet bindende afspraken nodig.

De schuld is nu nog steeds de reden om door te blijven gaan en de groep heeft grote problemen.

Hij gaat vandaag een bedrijfje openen in Nederland. Ik vind dat dit van weinig respect getuigt voor boeren en het Parlement in deze ernstige, trieste situatie.